El programa Erasmus ha contribuido decisivamente a la difusión de una identidad auténticamente europea, a la creación de una generación de personas que han crecido reforzando el sentido de pertenencia europeo. A la vez se trata de un proyecto en curso, pues el objetivo último no es otro que lograr una Europa federal, superando los egoísmos nacionales, el populismo y los intereses particulares. En relación con este Reglamento, estas son algunas de nuestras propuestas concretas para el informe parlamentario aumentar la financiación hasta triplicar el presupuesto actual aumentar el número de los participantes y conseguir una mayor participación de personas de entornos desfavorecidos impulsar la iniciativa sobre redes universitarias europeas orientada a construir un espacio europeo de educación. Nuestro objetivo es proponer alianzas transnacionales que constituirán las universidades europeas del futuro, promoviendo los valores y la identidad europea y revolucionando la calidad y la competitividad de nuestra educación superior. El programa integra además una importante dimensión internacional, persiguiendo un doble objetivo por un lado, facilitar a los jóvenes los desplazamientos y la movilidad internacional, favoreciendo la docencia y la investigación y, por el otro, apoyar el diálogo entre países y fomentar las relaciones culturales entre la Unión y terceros países, creando proyectos de desarrollo y modernización de los mecanismos educativos en los países asociados. Por todos estos motivos, consideramos que el programa Erasmus es un programa ganador de la Unión Europea el programa Erasmus es la iniciativa de mayor éxito en el ámbito de la educación más de 10 millones de personas han participado en este programa desde su lanzamiento en 1987. Gracias a esta nueva etapa legislativa, en los próximos años, aún más ciudadanos europeos podrán disfrutar del programa Erasmus, así que, participen, únanse y no se lo pierdan.